Aber ich glaube, das ist auch unser Hauptproblem im Zusammenhang mit Durban Die Natur lässt mit sich nicht verhandeln. Wir haben in diesem Bereich nicht allzu viel Zeit. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass hier mit Hartnäckigkeit vorangeschritten wird. Aber eines bitte auch nicht aus den Augen lassen Wir haben zwar jetzt die Phosphate aus den Waschmitteln nahezu verbannt, wir haben aber Ersatzstoffe.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass es hier eine Verordnung gibt, die große Flexibilität erlaubt, dort, wo unterschiedliche Härtegrade sind, dort, wo unterschiedliche Reinigungsgrade sind, darauf Rücksicht zu nehmen.